Din păcate, pot să dau exemplul Mării Negre, care doar în ultimii doi ani, faptul că a devenit foarte poluată a dus la o creștere de patru ori a volumului de alge, tocmai datorită unei concentrații foarte mari de nitrați. Evident, transportul maritim, din păcate, este responsabil de o parte a acestei poluări și această directivă vine de fapt să trateze deversările ilegale ale navelor, care au fost săvârșite fie prin neglijență, fie cu rea intenție, fie prin imprudență. Practic, Directiva armonizează definiția poluării cauzate de nave, săvârșită de persoane fizice sau juridice, domeniul de aplicare a răspunderii acesteia și natura penală a sancțiunilor care pot fi aplicate în cazul unor astfel de infracțiuni comise de persoane fizice. Vreau să menționez că pentru consolidarea siguranței maritime și prevenirea poluării cauzate de nave a fost deja adoptat la nivel european un ansamblu coerent de măsuri legislative. Această legislație se referă și se adresează statelor de pavilion, proprietarilor de nave și societăților de clasificare, statelor de port și statelor de coastă.

De aceea cred că este important să existe acest pachet legislativ și faptul că au fost opinii date și de Comisia JURI și de Comisia pentru petiții cred că arată importanța acestui subiect.